Cuando, en 2011, ya planteamos votar en contra de la antigua versión, lo hicimos porque los recursos estaban en muy mal estado y porque, económicamente, no era viable.

Y esta situación sigue siendo exactamente la misma hoy.

Marruecos está negociando con unos recursos que no le pertenecen. Y, en ese sentido, no son solamente los beneficios lo que hay que tener en cuenta, son los deseos del pueblo saharaui, al que nadie ha preguntado en toda la negociación y que, explícitamente, ha dicho que está en contra de este Acuerdo. Por lo tanto, desde el punto de vista del Derecho internacional, es un acuerdo ilegal. Y por esta razón —no solamente porque es inmoral desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos, sino porque es, también, ilegal—, nuestro Grupo va a votar mañana en contra de este Acuerdo.